Señor Presidente, esta mañana en el debate sobre el estado de la Unión se ha puesto de manifiesto la distancia creciente entre las instituciones europeas y los ciudadanos, y ese es un problema político, y es además un problema europeo. Es, por tanto, una manifestación de que Europa no se construye con mercado interior y con moneda única, sino con ciudadanía, derechos fundamentales y espacio de libertad, seguridad y justicia. Esto quiere decir que la falta de integración social de una minoría, objetivamente excluida, no es un problema del país que la padece, ni tampoco un problema de aquellos países que muestran un alto nivel de integración de la población romaní, como es el caso de España. Es un problema europeo y, por tanto, independientemente de la respuesta jurídica —que depende, en primer lugar, de la Comisión y, en última instancia, de los tribunales de justicia—, hay un procedimiento político que depende de este Parlamento, que debe decir con toda claridad, en primer lugar, que una expulsión colectiva objetivada sobre una base étnica va contra la construcción europea requerida de ciudadanía en segundo lugar, que los gestos populistas que pretenden superar problemas de los Gobiernos de los Estados miembros ante las encuestas buscando chivos expiatorios van contra la Unión Europea, contra la construcción europea requerida de ciudadanía